Doamnă președintă, nu cred că există o barieră în atitudinea Estului față de Pactul Verde European. Din multe puncte de vedere, societățile din estul Europei sunt bine plasate pentru a vorbi despre ecologie. Aceste societăți au păstrat o legătură cu natura mai puternică, au menținut circuite scurte de aprovizionare, au trecut prin faza de dezindustrializare în multe regiuni. Lupta împotriva despăduririlor și exploatărilor miniere poluante este, de exemplu, în România extrem de mobilizatoare pentru societatea civică.

Din cele 14 state membre care depășesc media comunitară, 7 state sunt din estul Europei. E o dovadă că putem avea obiective ecologice clare, dar trebuie să găsim formula potrivită finanțare, asistență pentru implementarea proiectelor, recunoașterea importanței mixului energetic. Trebuie să luăm virajul ecologic în mod inteligent și să nu alimentăm poziții eurosceptice.